Monsieur le Président, je tiens à remercier, pour leur travail considérable, le Parlement européen et en particulier la rapporteure, Mme Klass, les rapporteurs fictifs et les membres de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Les 330 amendements adoptés par la commission de l'environnement et le compromis global adopté la semaine dernière témoignent de l'engagement et de l'intérêt dont ils ont fait preuve dans ce dossier.

Pour qu'un accord puisse être trouvé sur ce dossier, il est primordial de dégager un compromis sur l'étude du système d'autorisation de l'Union et des procédures y afférentes, et notamment sur le rôle de l'Agence européenne des produits chimiques. Si, sur le principe, la Commission peut soutenir l'extension du système d'autorisation de l'Union à un groupe plus large de produits biocides, ce soutien ne peut se faire qu'à deux conditions.

S'agissant des procédures liées à l'autorisation de l'Union, le rôle de l'ECHA sera essentiel dans le fonctionnement du système. Il nous faut veiller à ce que les ressources de l'ECHA soient utilisées pour des tâches qui apportent une valeur ajoutée en termes d'harmonisation, ou qui ne peuvent être exécutées de manière plus efficace par les États membres. J'ajouterai encore que les procédures doivent être conçues de manière à pouvoir faire face à l'extension du champ d'application du système d'autorisation de l'Union.

Sur l'épineuse question des dérogations aux critères d'exclusion, je note que l'amendement de compromis permet d'atteindre un équilibre raisonnable entre, d'une part, l'objectif consistant à assurer un degré élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et, d'autre part, la nécessité de prévoir une certaine souplesse dans le cas où aucune solution de substitution n'existe.

Si nous reconnaissons que des dérogations nationales dans le cadre de la reconnaissance mutuelle peuvent être justifiées dans certaines circonstances, nous pensons que ces dérogations doivent être examinées au cas par cas par la Commission. Autoriser ces dérogations sans prévoir une supervision de la Commission risque de compromettre le marché intérieur des produits biocides, que le règlement entend favoriser. Quatrième question la définition des produits à faible risque. Concernant la définition des produits à faible risque, nous devons nous efforcer d'établir une définition pragmatique, condition sine qua non d'une politique efficace à l'égard de ces produits. Des efforts semblent encore nécessaires avant que l'on parvienne à définir clairement les critères applicables aux produits à faible risque.

Pour ce qui est des articles traités, nous soutenons les amendements visant à faire porter les contrôles au niveau des substances actives. S'agissant de l'étiquetage de ces articles, nous souscrivons à l'approche générale consistant à imposer des règles différentes selon que les articles ont un effet interne ou externe, par exemple, selon qu'il y ait ou non rejet intentionnel du produit ou contact de celui ci avec les êtres humains ou l'environnement.

Si nous soutenons l'amendement de compromis sur les opportunités, nous nourrissons de sérieuses préoccupations au sujet de certains autres amendements liés au concept d'inclusion par société.

Sur la question des nanomatériaux, fidèle à sa politique de prise de décision fondée sur des éléments scientifiques, et à son souhait d'améliorer la connaissance de ces matériaux, la Commission approuve la nécessité d'une définition des nanomatériaux et, le cas échéant, le principe d'une évaluation distincte de ces derniers. Enfin les essais sur les animaux. Si la Commission soutient l'objectif consistant à diminuer le recours aux essais sur les animaux, elle estime que cela ne doit pas se faire au détriment d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.